Ja, wir brauchen private Investitionen. Warum haben wir keine privaten Investitionen? Weil ein Spalt durch Europa geht und dieser Spalt ist der Euro. Schauen Sie nach Deutschland, da sprudeln Steuerquellen. Da haben wir keine Arbeitslosigkeit.